Ja, hvala za besedo. kot ste že včeraj lahko opazili v mojem po poslanskem vprašanju predsedniku vlade je moje priljubljeno čtivo zadnje čase koalicijska pogodba, zato bom tudi tokrat začel, z navajanjem členov iz koalicijske pogodbe, zdaj, v istem izzivu, ne, ki je lažji prehod mladih na trg dela in zagotavljanje varnih oblik dela za mlade, kjer je določeno, kako bomo uredili študentsko delo, konkretno s pravico do malic in plačanega prevoza na delo z obvezno sklenitvijo pogodbe, pisnega odgovora o delu, s pripravo zavoda za poslovanje za prevzem nalog posredovanj študentskega dela in s preusmeritvijo koncesij, ki jih zdaj dobivajo študentski servisi v sklad za štipendije. Tu ta paket, ne, ki se ga ni realiziralo, ampak govorim, še zaradi ene druge stvari, v prvi alineji tega izziva piše: "Zmanjšali bomo prekarno delo med mladimi in spodbujali sklepanje rednih zaposlitev." Torej kolega Kovačič, vaše razumevanje študentskega ali pa prekarnega dela je v bistvu že v nasprotju s tem, kar piše v koalicijski pogodbi, ne, tukaj je zmanjšati prekarno delo med mladimi, povečati, oziroma spodbujati sklepanje rednih zaposlitev, redna zaposlitev je tisto, kar ni prekarno delo, ostalo je odstop od tega in je prekarno delo, zdaj pa je vprašanje, ne, kako naj bi, uresničevali to, zmanjševali prekarno delo med mladimi in spodbujali redne zaposlitve, študentsko delo v istem izzivu ni po pomoti, ker če hočemo zmanjševati prekarno delo, moramo nujno zmanjševati tudi študentsko delo, da bi malo mogoče zgodovinskega konteksta dal, kako je prekarno delo pri nas nastalo oziroma kako sta se zgodila dva trga delovne sile, pa mogoče tale primerjava, zadnjič sem za en časopis, iz Bosne odgovarjal, ko so me spraševali. V Nemčiji je prekarno delo nastalo z oziroma je bilo recimo temu ustoličeno z Gerhardom Schröderjem, ne, to je bil edini, zadnji socialdemokratski kancler od takrat naprej gre socialdemokratska stranka in z njo leva sredina v Nemčiji strmo navzdol. Kaj je naredil Gerhard Schröder? On je sprejel tako imenovane Hartz reforme, ki so zrezale socialno državo, na drugi strani pa so naredile, razliko med zaposlitvami za poln delovni čas in pa tako imenovanimi mini jobs oziroma malim delom, ne, tam imate pač zelo jasno dvojni trg delovne sile, en za redne zaposlitve, drugi predvsem za mlade prekarce in tako naprej, tako imenovano malo delo pri nas je podoben harakiri socialdemokracije naredil premier Pahor, ko je prišel s tisto reformo o malem delu, ki je pol padla na referendumu, ampak to ni zaustavila pač padanja, te stranke, saj je pa pri nas prekarno delo in dvojni trg dela še vseeno pojavil na kakšen način v zadnjih desetih letih, če gledate, boste opazili več trendov, en zelo jasen je espeizacija. Po krizi namesto novih zaposlitev so rastli eksponentno v predvsem v letih tam dva tisoč dvanajst trinajst štirinajst petnajst espeji, se pravi, espeizacija na celi črti, po drugi strani imate študentsko delo, ki je dostikrat, bistvu redna zaposlitev ali pa nadomeščanje redne zaposlitve, ampak noben inšpektor ne pride tega pogledat, potem imate en kup, podjemnih pogodb, avtorskih pogodb in tako naprej, skratka, imate en kup oblik netipičnih prekarnih oblik dela, ki jih država po eni strani, inšpekcijsko ne preganja, naš inšpektorat za delo je še zmeraj, lahko greste pogledat, na spletno stran pač izjemno podhranjen in, ne preganja teh oblik dela, po drugi strani so te oblike dela za delodajalce cenejše, in zdaj če pridem k odgovoru, kako udejanjati to koalicijsko zavezo, kako odpravljati prekarno delo, eden od načinov je, da ga podražimo, da pač prekarno delo postane dražje od redne zaposlitve, kar bi tudi moral biti, mislim vsaj, če boste, ne vem, šli na spletno stran Dela pa boste hoteli za en dan naročiti časopis boste, ne vem, plačali dva evra, če boste hoteli za en mesec, boste pa plačali petnajst evrov. Ne, se pravi, pač kratkotrajne, kratkoročne storitve so skozi dražje od dolgoročnih razen očitno na trgu dela, pač tukaj imamo pa, če nekdo vzame študenta za en mesec, bo na boljšem, kot če, če plača delavca za en mesec in, zakaj mi predlagamo, da se, zakaj smo predlagali, ne, da se, študentsko delo dvigne na pet evrov bruto? Eno je to, kar govori, neto pet evrov neto je na to, kar govori Miha, zaradi tega, da bi študentje dejansko imeli pač neki, spodoben zaslužek od tega dela, drugo pa je, da se spodbuja redno zaposlovanje pač pri tistih delih, kjer bi morala biti redna zaposlitev, moramo spodbujati redno zaposlovanje, zdajšnja ureditev, tudi če bo ta zakon šel čez, je na žalost, tako kot je rekel Jani Ivanuša, ne, pač to je malenkosten popravek, ki na noben način ne bo spremenil trga dela, še naprej bodo najemali študente, tudi če obstajajo vsi pogoji za redno zaposlitev. V to ureditev nismo niti malo dreznili in, jaz mislim, da malo namenoma, ne, zdaj če poslušate kako koalicijski poslanci razpravljate, mislim, da se pač pogovarjamo o slonu v sobi, pač saj hočete imeti fleksibilno študentsko delo, ki je cenejše, ne, pravite: "Oni plačujejo šestdeset milijonov evrov pokojninskega prispevka." Res je, ampak tudi če bi bili zaposleni, bi ta prispevek plačali oziroma bi ga plačali več skozi redno zaposlitev, ampak očitno pač vam ustreza oziroma vas, ne vem, skrbi iz nekih razlogov, da se trudite s tem posegom v naš predlog zakona pač ohranjati obstoječa razmerja trgu dela, s tem pa pač samo opozarjam, se oddaljujemo od ciljev, ki smo jih dogovorili lani poleti, to je, da se bo prekarno delo zmanjševalo in da se bodo spodbujale varnejše, redne zaposlitve, na trgu dela, zdaj če se dotaknem še mogoče malo teh očitkov, da je treba malo ven iz Ljubljane pogledat, in da bo tam študentsko delo upadlo, glejte, vemo, da so v Sloveniji na žalost pokrajinske razlike precej velike, sploh na ravni zahod-vzhod, ampak tudi minimalna plača je povsod enaka, in slabo plačano študentsko delo ni samo Prekmurju, ampak ga imate tudi v Ljubljani, lahko greste za za katerikoli šank vprašat, pa vam bodo povedali študentje, da ni to pet evrov na uro, ne, ali pa če pogledate oglas, ki ga je danes objavilo ministrstvo za finance, iščejo administrativno delo, kjer se zahteva znanje Microsoft Word, Excel, Outlook, Lotus Notes in aktivno znanje, angleškega jezika, plačilo štiri cela štirinajst evrov neto na uro brez malice, prevoza in ostalega, skratka, mi vztrajamo, pri tem, da je treba dolgoročne, oblike dela napraviti za delodajalce bolj ugodne, kot so pač študentsko delo in ostale prekarne oblike dela, zato bomo seveda podprli amandma, ki smo ga dali, da naj bo neto študentsko delo plačano vsaj štiri cela šestinsedemdeset evra na uro,